en las normas energéticas que hoy empezamos a debatir. Hace dos años, en París, nos comprometimos a luchar contra el cambio climático, la mayor amenaza que ha afrontado el mundo. Y en ese combate es vital impulsar un cambio de modelo energético, descarbonizar la economía y girar hacia un modelo sostenible que pivote sobre las energías renovables. Por tanto, el Parlamento Europeo tiene la obligación de honrar la palabra dada a Europa, la palabra que Europa dio al mundo, comprometiéndonos a impulsar un nuevo modelo energético basado en renovables. Más, si cabe, después de que el negacionista Trump haya retirado a los Estados Unidos del Acuerdo de París. Y tenemos que hacerlo nosotros. Tenemos que hacerlo aquí, ahora. La Comisión se ha quedado corta en su ambición y el Consejo ha apostado por el inmovilismo, cuando no por el retroceso. Europa no puede quedarse en palabras vacías, en grandes declaraciones retóricas sin compromiso político firme para frenar el cambio climático. El cambio climático llama cada día a nuestras puertas, nos golpea letalmente.

Por eso mismo, quiero agradecer a los ponentes alternativos el trabajo realizado para lograr el acuerdo que hemos presentado hoy aquí en la propuesta que debatimos. Un acuerdo con el que elevamos el objetivo de renovables al 35 con obligaciones nacionales reforzadas en el Reglamento de gobernanza. Reforzamos la seguridad jurídica e impedimos la adopción de medidas retroactivas. Blindamos el autoconsumo como un derecho sin cargas, peajes o tasas que impidan su desarrollo. Introducimos más ambición en el sector de la calefacción y refrigeración para una mayor penetración de renovables. Y apostamos por la descarbonización del transporte, fomentando la electromovilidad, congelando los biocombustibles de primera generación e impulsando los avanzados, además de excluir el aceite de palma. La Agencia Internacional de Energías Renovables ha calculado que la Unión Europea puede duplicar su cuota de renovables, del 17 en el año 2015, al 34 en 2030, de una manera rentable. Lamentablemente, parece que los Estados miembros siguen ciegos ante esta realidad, a tenor de la posición aprobada el pasado mes por el Consejo.

Es, además, contraproducente e irresponsable. Frenar la descarbonización es frenar el desarrollo de Europa. Por lo tanto, llamo al Parlamento a trasladar un mensaje fuerte, inequívoco y clamoroso en favor de las energías renovables, para que nadie tenga duda de que esta Cámara no va a consentir veleidades en nuestro compromiso frente al cambio climático. Nosotros tenemos el poder del voto de los ciudadanos para cambiar las cosas.

Responsablemente, pero ejerzámoslo. Sé que hay muchos intereses en juego, pero hay un interés que debe prevalecer sobre todos los demás el interés del futuro del planeta, el interés de nuestras vidas.